et souvenons nous de l'affaire Babtchenko. Non, le régime de Kiev, Madame, ne fait aucun effort et vous le savez! Nous ne voyons dans cette énième assistance macrofinancière que l'expression d'une farouche volonté de la part de Bruxelles de maintenir des tensions avec la Russie. Mais au delà de cette forme d'interventionnisme de la Commission à l'égard de l'Ukraine, je dénonce ici l'intention de la Commission de profiter de la situation pour accroître ses compétences et réduire ainsi le rôle de notre Parlement à celui d'une simple chambre d'enregistrement.